Durch den weltweiten Rückgang der Nachfrage kam es insgesamt zu den bereits erwähnten 744 Entlassungen, und wir sind sehr froh darüber, dass 400 von den Betroffenen durch den EGF unterstützt werden.